menn mundu kalla mat á varnar eða öryggismálum í hefðbundnum skilningi þess orð ég tel að það eigi að meta utanríkispólitíska stöðu íslands að þessu leyti í heild sinni á nýjum grunni og við eigum kjörið tækifæri til þess að endurmeta þá hluti þegar það fagnaðarefni ber okkur að höndum að erlendur her hverfur loks úr landinu vegna þess að hann telur enga þörf lengur fyrir veru sína hér sjálfur þá finnst mér það ákaflega umhendis að við förum að reyna að sannfæra okkur um en jú það verður samt eitthvað að koma í staðinn

en bandaríski herinn sem á að hafa eitthvað vit á þessu taldi enga þörf fyrir veru sína sjálfir og samfylkingin er greinilega ósammála honum og telur að hér þurfi samt eitthvað sem að vísu má ekki kalla harðan herðar heldur mjúkar það er orðalagið sem þarna er notað í skýrslu utanríkisráðherra og vísar sjálfsagt til þess sem háttvirtur þingmaður árni páll árnason var að tala um aðildina að nato um þróun þess fyrirbæris um þann klúbb erum við í grundvallaratriðum ósammála ég tel að þróunin í nato síðastliðin fimmtán ár sé hörmuleg og mannkynið glataði sögulegu tækifæri að menn skyldu ekki leysa nato upp eftir að varsjárbandalagið leystist upp og hverfa frá hugsun hernaðarbandalaganna til alþjóðlegrar lýðræðislegrar uppbyggðrar öryggisgæslu í heiminum og efla stofnanir eins og öse og öryggisráð sameinuðu þjóðanna í því skyni og láta þær fá sínar eigin sveitir til friðargæslu í staðinn fyrir að þurfa áfram að byggja á hernaðarhugsuninni og afnotum af sveitum herja til friðargæslu í heiminum þannig að ég tel þróun nato vera þvert á móti mjög varhugaverða og ísland eiga enn